Karla Urh, izvolite. Vsi prisotni lepo pozdravljeni, no, moje stališče ni tako pesimistično, jaz sem po naravi bolj optimistična in, vedno rečem tako, ni tako visoke ovire, da je ne bi mogli preseči, če nekako zastavimo pozitivno, in, kandidat, gospod magister Zoran Poznič, ki se že celo življenje ukvarja s kulturo in mu je jasna slika, da je kultura vedno v nekem podrejenem položaju, podhranjena, vedno je treba nekako delati na pol zastonj, tako se pričakuje, zato imajo filmarji težave, zato imajo, raznorazne ustanove, gledališke težave, ampak a veste, preživeti je treba na en način in, temu pristopiti in pomagati je verjetno zelo težko, jaz sem gospoda kandidata ocenila, da ima dobre operativne sposobnosti, ker je sodoben, sodobno naravnan, ima sposobnosti današnje tehnologije, kot rečemo enaindvajsetega stoletja, opremlja z digitalizacijo in mu je vsaka aparatura in sredstva, s katerimi v današnjem času operiramo, zelo dobro poznanim, jaz sem nekako z njegovega, z njegove predstavitve, njegovega programa zasledila, da je počrpal veliko sredstev za društva, s katerimi je deloval, in zame predstavlja mogoče, lahko rečem, ta kandidat dobrega kandidata za ministra za kulturo, nenazadnje sem mu, vseh teh naštetih današnjih, bom rekla, predlogih oziroma programih, katere je začrtal in že obelodanil, sem mu zastavila tudi sama vprašanja, in sicer vprašanja iz ohranjanja kulturne dediščine, konkretno sem se opredelila na področje Krope, kjer se s kroparskim muzejem, ki razpada, ohranja ne samo kulturna dediščina, pač pa tudi dediščina rokodelstva, dediščinja, dediščina obrti, skrata, skratka delovanja Slovencev v tistem področju, ki so delali, in je prav, da tudi današnji zanamci vejo, kaj so delali tam, potem sem mu zastavila vprašanje tudi, kako pristopiti k reševanju problematike, pred, bom rekla, zamrtjem, Festivala Brežice, ki predstavlja vrh slovenske kulture na glasbenem področju, pa ne samo slovenske, izmenjavo slovenske in vse tuje literature, sama sem tudi glasbenica po samem, bom rekla, osnovnem študiju in se mi zdi prav, da se, temu, nameni malo več sredstev in da se to ohrani, ker to predstavlja vrh slovenske kulture, poleg tega pa me zelo, sem bila žalostna, ko sem, nekako dobila vest lansko leto, da je v bistvu Carmina Slovenica izumrla, saj imamo res veliko ogromno, bom rekla, slovenskih priznanih dobrih zborov, vendar delovanje Carmine Slovenice ne predstavlja samo en zbor in pa Karmine Šilec, ki je odšla, ker enostavno ni videla več rešitve, kako se izkopati iz težav finančnega položaja, ampak a veste, če se mora ekstremno dober umetnik ukvarjati, kako bo dobil denar, da bo lahko delal, potem vse njegove umetniške vsebine umrejo, enostavno če nimaš, ne moreš živeti, in tako je žal ta problematika tudi nekako zdaj v statusu quo oziroma, kandidat za ministra mi je odgovoril, da se bo potrudil, da se to vzpostavi nazaj, ker ta piramida, shema delovanja tega vrhunskega zbora je bila zelo dobro naravnana, torej jaz bi samo še tako rekla, pustimo, da bo gospod kandidat nekako uspešen pri pridobivanju sredstev za boljšo kulturo, povezovanje z vsemi ministrstvi, poleg tega pa da bo nekako, dvignil nivo, višji nivo sodelovanja s svojimi zaposlenimi na ministrstvu za kulturo, ki prav gotovo potrebuje mogoče kakšno spodbudo in več pogovarjanja in več mogoče kakšnih kompromisov, da bodo lažje delovali, očitno je potreben razgovor in še več razgovorov. Toliko. Hvala lepa.